Es soll im Schnellverfahren entschieden werden. Wir haben erlebt, wie die Milliarden Rettungsschirme für die Banken im Wesentlichen im Schnellverfahren an den Parlamenten vorbei gelotst wurden. Nun ist der Europäische Rat erneut unter Zeitdruck, und manche Regierungschefs wollen die neue Vertragsveränderung im scheinbar bewährten Schnellverfahren bewerkstelligen. GUE NGL lehnt eine solche Vorgehensweise, die zur Norm zu werden droht, ab und fordert, Vertragsveränderungen mit durch den Lissabon Vertrag vorgeschriebenen normalen Verfahren Konvent eingeschlossen zu behandeln.